Stiamo parlando di servizi, di industria, di manifatturiero, e soprattutto stiamo parlando di lavoro. Le politiche del mercato unico dovrebbero essere indirizzate ad un nuovo modello di competitività fondato su responsabilità, conoscenza, innovazione. Il quadro di valutazione online offre una panoramica dei buoni risultati conseguiti dagli Stati, ma anche dei numerosi aspetti identificati come problematici per cittadini e imprese, come per esempio le concessioni balneari, le guide turistiche, gli operatori ambulanti, questioni che seguo da tempo e su cui il Parlamento deve poter finalmente cambiare atteggiamento e linea d'intervento.